Jednym z najważniejszych praw jest jednak prawo do wyznania religijnego, przekonań, kultywowania tradycji i tej różnorodności kulturowej. Pisaliśmy o tych prawach między innymi w naszych dokumentach, dorocznych sprawozdaniach na temat przestrzegania praw człowieka, rezolucjach Parlamentu Europejskiego, czy również w wytycznych Unii w tym zakresie. Czy to jest wystarczające? Okazuje się, że nie i to często w krajach, z którymi mamy relacje, które również mają uprzywilejowane relacje z Unią Europejską, np. na mocy różnego rodzaju umów o współpracy, stowarzyszeniu, a także w krajach, które otrzymują pomoc rozwojową, czy pomoc humanitarną, czy mają inne programy współpracy. Jednocześnie według informacji różnych organizacji, które zajmują się monitoringiem

organizacji Open doors.

Nastąpił wzrost prześladowań w krajach Sahelu, szczególnie w Somalii. Mimo, że rząd Mogadiszu jest bardziej umiarkowany, zwraca na to uwagę, to jednak w wielu miejscach tam kościół chrześcijański istnieje w podziemiu. Pakistan przesunął się w związku z ostatnimi zamachami na 8 miejsce w tym rankingu niechlubnych państw, jeżeli chodzi o prześladowania.

Do krajów zagrożonych prześladowaniem przesunęła się Republika Środkowej Afryki, tu również rozmawialiśmy na tej sali o tym co tam się wydarzyło, gdzie koalicja Seleka prowadzi brutalną przemoc wobec chrześcijan. Podobnie ma się rzecz z Syrią. Tam konflikt wewnętrzny sprawia, że prawie 9,5 mln ludności jest przesiedlonych. Ale wspomnę chociażby o 2,5 tysięcznej mniejszości aramejskiej, mówiącej językiem z czasów Chrystusa w okolicach Maluli.

W skali świata mamy około 180 milionów wspólnot chrześcijańskich, które są objęte takim prześladowaniem, ale również innych mniejszości religijnych i ta lista się bardzo poszerza.

Najbardziej dramatyczne są sytuacje, gdy giną ludzie, dlatego że są innego wyznania, kiedy niszczy się ich dobytek, kiedy również niszczy się dorobek całych pokoleń, dorobek materialny, ale również kulturowy.